Ich muss ehrlich sagen Ich habe heute schon viel Absurdes und Abstruses gehört. Mir scheint fast, als wären die Verträge der Europäischen Union durch irgendwelche Marsmenschen gemacht und den Regierungen der Mitgliedstaaten aufgebürdet worden.

Es sind die Regierungen, die diese Verträge so gemacht haben, wie sie heute sind. Wir als Parlament damals haben noch ganz andere Vorstellungen gehabt, wie wir das machen könnten.

das sind diese Populisten, die Spaltung in die Gesellschaft hineinbringen wollen, das sind diese Regierungen, die unwillig sind, endlich mal eine Politik im Sinne der Europäischen Union zu gestalten, und die nur an sich selber denken und dabei nicht an ihre Bürger und Bürgerinnen, sondern wirklich nur an sich selber und nicht an das Fortkommen der Europäischen Union.